A mai vita történetének valójában három szereplője van Azerbajdzsán, Örményország, illetve Magyarország, és két pályán mozog jogi és politikai pályán. A három szereplő közül Magyarország marginális szerepet játszott, mivel csupán a nemzetközi jogi normákat követte. Ennek fényében érthetetlennek tartom a baloldali módosítókat, mert Magyarország elítéléséhez egy befagyott konfliktust melegítenek fel.

Azerbajdzsán ezzel szemben egyértelműen a szabályok szellemét sérti azzal, hogy egyből megkegyelmezett az átszállított Safarovnak. Az nem meglepő, hogy Örményország Azerbajdzsánt támadja, de a magyarellenes kirohanások felfokozott érzelmi állapotról tanúskodnak. Mindez azért aggasztó, mert a túlfeszített örmény reakció, illetve a kétes azerbajdzsáni lépés kimondottan veszélyeztetheti a térség amúgy is labilis biztonságát.